Hier en Belgique, au Luxembourg, aujourd'hui en France, Lakshmi Mittal poursuit sa stratégie de liquidation de la sidérurgie européenne.

Refuser d'être complice d'une tragédie humaine et industrielle européenne. La rentabilité du site de Florange a été démontrée.